Pane předsedající, kultura spojuje Evropu a každý občan v Evropské unii přirozeně cítí, že i bez nařízení je kulturní dědictví pro všechny společné, že by nevzniklo bez vzájemné spolupráce.

Samotný program Kreativní Evropa je pro to, abychom toto dědictví uchovali, rozvíjeli, abychom přispěli k jeho znalosti, k vytváření nových kulturních akcí a uměleckých děl.

To nás úplně neuspokojuje, protože stále mnoho projektů nebude realizováno. Snažili jsme se o to, aby program byl efektivní, aby se zaměřil také na nové aktivity. Já osobně podporuji důraz na mediální a filmovou výchovu.

Já bych chtěla velmi poděkovat mým kolegyním a kolegům. Cítím se velmi obohacena z této spolupráce a osobně chci poděkovat Silvii Costové, Helze Trüpelové, kolegovi Diaconu a také kolegyni Adinolfiové a dalším, kolegovi Zdrojewskému.